Żyjemy w Europie, która ma bardzo zróżnicowany poziom innowacyjności gospodarki, jak i różne metody nadrabiania zaległości, różny sposób sięgania po fundusze europejskie.

Ale nic nie zabrania krajom kohezyjnym przeznaczania znacznej części swoich środków właśnie na badania, rozwój i innowacyjność, tylko że ta grupa krajów w ramach tego co nazywamy catching up rozwiązuje inny problem synergii niż ten wskazany we wspólnym projekcie rezolucji. To jest synergia tym pomiędzy finansowaniem uniwersytetów, jednostek badawczych i instytutów a biznesem.